virðulegur forseti ég þakka háttvirtum þingmanni pétri blöndal andsvarið

fyrirtækja inn í framtíðina það er til dæmis hægt með því einfaldlega að banna fyrirtækjum að eiga í öðrum fyrirtækjum fyrirtæki sem slík eru fyrirbæri sem eru ekki með sjálfstæða hugsun og geta ekki átt neitt þeir einu sem geta átt eitthvað eru eigendur fyrirtækjanna og það er afskaplega einkennilegt fyrirkomulag að eitthvert huglægt fyrirbæri sem heitir fyrirtæki skuli geta átt í öðru fyrirtæki eða jafnvel tugum eða hundruðum annarra fyrirtækja það mætti koma því þannig fyrir að ef stjórnendur og þá eigendur einhvers fyrirtækis hefðu áhuga á að kaupa hlut í eða jafnvel annað fyrirtæki að það yrði þá bara gert í nafni þeirra einstaklinga en ekki í nafni einhverrar kennitölu á einhverju fyrirtæki gagnsæja hlutafélagafyrirbærið hans péturs blöndals er langt í þessa átt það sama á við um lífeyrissjóðina það verður að koma skýrt fram hver fjárfestingarstefna lífeyrissjóða er og hversu vel er farið eftir henni ef það er lögboðin skylduaðild að lífeyrissjóðum